Budujeme sociálnu Európu a napriek tomu sa v nej niekde strácajú tí najzraniteľnejší.

V Európskej únii je jedna štvrtina detí ohrozená chudobou alebo sociálnym vylúčením. V piatich členských štátoch Európskej únie je 90 detí z rómskych osád priamo ohrozených chudobou a sú diskriminačne zaraďované do špeciálnych škôl. Deti so zdravotným postihnutím v mnohých členských štátoch vôbec nemôžu navštevovať školu, pretože nefunguje inkluzívne vzdelávanie. Detský onkologický pacient na Slovensku nemá ten istý prístup k liečbe ako detský onkologický pacient napríklad v Nemecku. Detskí autisti v niektorých členských štátoch čakajú až deväť mesiacov na diagnostiku a nemajú takmer žiadny prístup k terapii. Načo máme dohovor, ak žena, samoživiteľka, s chorým dieťaťom, často klesá až do stavu hmotnej núdze. A rieši, či budú mať zajtra čo jesť. Nerobíme dosť a musíme to zlepšiť.